Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo più di tredici anni dall'11 settembre 2001 e dopo gli attentati di Parigi del gennaio scorso, l'Unione europea si trova di nuovo a far fronte alla minaccia terroristica. Oggi come allora credo che la migliore risposta che possiamo dare è dimostrare che l'Unione europea è veramente unita nella lotta a tutte le forme di terrorismo. Negli ultimi anni gli Stati membri hanno fatto molto per cercare di prevenire simili attacchi, ma credo che ancora molto debba essere fatto. Abbiamo oggi degli strumenti legislativi e delle strutture di cooperazione avanzate, ma sono convinta che dobbiamo lavorare ancora per far sì che tali strumenti siano veramente efficaci ed efficienti. Dobbiamo prendere coscienza del fatto che, per cercare di contrastare al meglio la minaccia del terrorismo, gli Stati membri devono collaborare in maniera più attiva con Europol e con Eurojust. Solo attraverso una reale e leale cooperazione a livello giudiziario e d'intelligence, con il supporto logistico e infrastrutturale dell'Unione europea, possiamo vincere questa battaglia. La risoluzione oggi proposta va nella giusta direzione e per questo ho votato a favore.